Ik heb een meisje ontmoet die dacht dat ze naar een feestje ging.

En we weten dat een multidisciplinaire aanpak nodig is.